Pane předsedající, zítra nás čeká hlasování, které vpravdě ovlivní důvěru veřejnosti k práci Evropské agentury pro bezpečnost potravin, k rozhodování Evropské komise, naší legislativní práci, ale i důvěru v bezpečnost potravin v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Lidé chtějí, abychom dělali víc pro bezpečnost potravin, a také už chtějí vědět, jak a na základě čeho evropské instituce rozhodují o jejich bezpečnosti. V dnešním světě, kde jsou bohužel hnacím motorem všeho peníze, je jedinou šancí mít robustní systém autorizací odolný proti ovlivnění rozhodovacích procesů zvenčí, ve kterém všechny případné podvody a manipulace budou snadno odhaleny a napraveny. Náš současný systém autorizací je založen na povinnosti žadatele prokázat nezávadnost svého produktu. To však v minulosti mohlo vést k tomu, že si některé firmy mohly kupovat příznivé studie nebo naopak mohly zatajovat nepříznivé výsledky. Těmto praktikám teď můžeme zabránit tím, že poskytneme nezávislým vědcům a veřejnosti včasný přístup ke kompletním informacím.

Ochrana autorských práv a patentů je důležitá a je chráněna touto i jinou legislativou zcela dostatečně, není třeba za ni platit snížením kvality bezpečnosti potravin. Není důvod oddalovat zveřejnění nedůvěrné verze žádosti, u které ani samotný žadatel nepředpokládá, že by ho zveřejnění nějak poškodilo.

To naše frakce nebude podporovat a žádali jsme o jmenovitá hlasování, aby bylo vidět, kdo to naopak podporovat chce. Zítřejší hlasování dost jasně ukáže, kdo je na straně bezpečnosti potravin a oprávněných požadavků evropské veřejnosti, a na druhé straně, pro koho je bezpečnost potravin jenom nudná překážka pro dosažení co nejvyššího zisku.